La nature des projets soutenus interpelle sur les choix effectués et sur l'effet d'aubaine qu'ont su saisir un certain nombre d'autorités nationales.

Alors, allons plus loin et accompagnons ces projets d'avenir par des investissements publics.